Und wer sich mal mit dem Kontrollbereich beschäftigt hat, der weiß ganz genau, dass es dort eine Schablone gibt, wo genau dieses eingetragen wird. Dort kommt auch zum Ausdruck, dass Unternehmen, die halt eben nicht richtig arbeiten, häufiger kontrolliert werden. Da stehe ich auf jeden Fall dahinter.

Aber Ausgangspunkt für die Anzahl der Kontrollen ist das Risiko, nichts anderes.